Madame la Présidente, cette nouvelle guerre dans le nord de la Syrie, à l'initiative de la Turquie, est une violation du droit international.

Ce n'est pas une lutte contre des terroristes, mais contre des peuples, dont le peuple kurde, dont la grande majorité n'aspire qu'à une seule chose vivre en paix et libre. Nous sommes bien plus puissants en nous tournant les uns vers les autres, plutôt qu'en nous tournant les uns contre les autres.

Erdogan devrait méditer cette phrase. La zone de sécurité de 30 kilomètres qu'il impose, manu militari, n'apporte aucune solution durable. Combien de Syriens de Turquie vont vraiment vouloir s'y installer volontairement? Et je rappelle que le droit international interdit de renvoyer des réfugiés de l'autre côté de la frontière.